Ich möchte zunächst den Gedanken aufgreifen, dass viele ihre Einzelpositionen nochmals vertreten haben. Ich habe Begriffe gehört wie neoliberal, Austerität, Flexibilität. Ich würde jetzt dafür werben, dass wir das Denken in Kompromissen anwenden, dass wir herauskommen aus den politischen Sichtweisen, und stattdessen zum Kompromiss gelangen. Denn wir werden nur mit Kompromissen Lösungen für die Bürger in Europa erzielen. Deswegen bitte ich nochmals alle Kollegen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden.

Auch dieses Argument darf man mit einbringen, und es sollte vielleicht nochmals abgewogen werden. Deshalb würde ich werben dafür, dass jeder in diesem Haus heute nicht nur aus Parteisicht heraus argumentiert, dass jeder, der jetzt auf einen Knopf drückt, nicht nur aus der persönlichen nationalen Brille oder Partei oder Fraktionsbrille heraus argumentiert, sondern sich seiner Gesamtverantwortung bewusst ist.